Auch ich habe dem Initiativbericht zugestimmt, denn Energieversorgungssicherheit ist ein wesentliches Element auch für unseren Wohlstand in der Europäischen Union. Es geht hier wirklich darum, durch einen entsprechenden Energiemix die sichere Energieversorgung zu gewährleisten.

Ich möchte noch einen dritten ergänzen Wir sollten zunehmend versuchen, auch durch wissenschaftlichen Fortschritt, die eigenen Energieressourcen zu erschließen. Denn weniger Energie, die wir importieren müssen, ist die sicherste Energieversorgung, die wir überhaupt haben.